Došlo k vytvoření kapacity RescEU, celoevropské rezervy letounů a vrtulníků pro hašení požárů, specializovaného lékařského vybavení a dalších zdrojů.

Zkušenosti s požáry a pandemií ukázaly, že Evropská unie a členské státy nejsou dostatečně připraveny reagovat na mimořádné události velkého rozsahu, což je nepřijatelné. Kde dává spolupráce smysl, měla by být podporována. A kdy je více nutná, než když jde o život? Jsem ráda, že jsme se uměli dohodnout.